Dat klinkt natuurlijk nobel, maar de geheime agenda is de volgende wie niet plooit naar de progressieve, globalistische, multiculturele agenda van de niet verkozen commissarissen en co zal gepakt worden.

De landen die nog de moed opbrengen om tegen de Commissie en co in te gaan, zouden door dit nieuwe dictaat gedwongen worden om hun verweer op te geven. Met andere woorden, wie zich verzet tegen de massa immigratie, wie niet meegaat in de genderwaanzin, wie volgens de Commissie een pluralistische pers onmogelijk maakt, wie zogenaamd de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bedreigt, die zal de wraak de financiële wraak van de Commissie en co zelf voelen. Dit is, collega's, niet het Europa van de soevereine naties waar wij voor staan, waar de ID Fractie voor staat.